Madame la Présidente, il a failli m'arriver la même chose qu'à notre collègue parce que je n'avais pas vu l'interversion de l'ordre du jour et que j'étais en réunion à l'autre bout de la maison.

Je vous prie notamment, Monsieur le Commissaire, de bien vouloir m'en excuser.

Mais elle doit se faire dans le strict respect des droits d'auteur, et donc en garantissant la rémunération de ceux ci. C'est la conciliation de ces enjeux qui est au cœur de notre débat. Il est, en effet, assez dramatique que les citoyens européens n'aient pas accès à une partie de ce patrimoine culturel parce qu'on ne connaît pas ou plus les auteurs. La numération des œuvres doit donc se faire dans le strict respect des missions d'intérêt général des organismes publics concernés.

Au sein de notre groupe, nous sommes inquiets de l'utilisation de certaines dispositions du projet qui nous est soumis.

Pire, le respect des partenariats public privé risque d'ouvrir grand les portes à la marchandisation de ce secteur. C'est pour ces raisons notamment que notre groupe s'abstiendra sur ce texte, car il comporte encore beaucoup trop d'interrogations à nos yeux.